Barroso, a été engagé en 2016 par la banque Goldman Sachs, tristement célèbre pour avoir provoqué la crise financière de 2008. Officiellement, il n'a pas été engagé pour faire du lobbying ce qui paraît difficile à croire, mais le comité d'éthique, commandité par la Commission, a fait semblant de croire à cette baliverne.

Barroso vient pourtant d'être surpris en pleine conversation avec le commissaire Katainen. Le spectre du lobbying reparaît et les explications que vient de donner M. Katainen une rencontre entre amis ne sont guère convaincantes. Cet événement prouve à mes yeux que l'Union européenne est l'Europe des banques et des affairistes sans foi ni loi. C'est d'une autre Europe dont nous avons besoin une Europe respectueuse des nations et des libertés.